Podporím rezolúciu, aj keď mám pochybnosti o zmysle mnohých odporúčaní z predloženého návrhu uznesenia. Podľa mňa nie je možné vypracovať spoločnú stratégiu pre oblasť bezdomovstva pre všetky členské štáty Únie. Rovnako, ako nie je možné zaviesť jednotnú minimálnu mzdu, jednotné dôchodky, či jednotný systém sociálneho zabezpečenia. Dôvod je stále ten istý obrovské rozdiely medzi členskými štátmi vo výkone ich ekonomík, v produktivite práce, tradíciách spravovania štátu, či rôzna úroveň rodinných vzťahov a solidarity medzi generáciami. Súhlasím však s tým, že kompetenciu na riešenie situácie bezdomovcov majú práve a len členské štáty. Európska legislatíva by sa otázkou, opakujem legislatíva, by sa otázkou bezdomovstva nemala zaoberať, pretože výsledkom môže byť len séria nivelizujúcich štatistík a nezmyselných odporúčaní, a to bezdomovcom nepomôže.